Signora Presidente, onorevoli colleghi, i danni provocati dalle misure di austerità, con i tagli orizzontali ai bilanci in materia di sanità pubblica e l'indisponibilità di medicinali o il mancato accesso agli stessi a causa della loro onerosità rendono oggi impossibile il diritto alla cura ad un numero esponenziale di cittadini europei, soprattutto i più poveri. Le disuguaglianze si stanno duramente accentuando ma, a livello europeo, continua a permanere una volontà politica finalizzata a mantenere lo status quo, aggravato da quel rapporto oscuro tra case farmaceutiche e pezzi delle istituzioni sul quale è evidente non si voglia assicurare piena trasparenza.

È uno stato di cose inaccettabile che mina ancora una volta la credibilità dell'esecutivo comunitario.